C'est dix fois la population de mon pays, la Belgique. Nous avons aujourd'hui une urgence sociale dans l'Union européenne. Ce n'est pas une coïncidence mais la conséquence de politiques qui ont été votées et approuvées ici par les partis traditionnels qui nous entourent, ces partis traditionnels qui ont voté libéralisation après libéralisation et coupes budgétaires après coupes budgétaires. Aujourd'hui, cette logique des traités européens qui, face aux besoins du peuple, face aux besoins des gens, préfère donner la priorité aux marchés, est inacceptable. Nous avons le choix soit nous continuons à accompagner cette spirale vers le bas, soit nous renforçons la résistance sociale pour créer une Europe non pas de l'austérité, mais de la prospérité et une Europe non pas du dumping social, mais du progrès social.